Paní předsedající, musím říct, že vystupovat po kolegovi Ashworthovi vůbec není lehké. Já si nesmírně vážím Vašich slov a věřte, že každý Brit by měl slyšet to, co tady zaznělo dnes od pana Farage, od pana Legutka, že je to Evropská unie, která zastrašuje Brity. Jako by britský parlament nehlasoval již dvakrát o dohodě, která je důstojná, která umožňovala důstojný odchod. Jako by to nebyli Britové, kteří se rozhodují o sobě. My o Vás nerozhodujeme. Británie rozhoduje o sobě. Měli by si to uvědomit. Já chci v toto chvíli poděkovat panu předsedovi Tuskovi za jeho slova o přípravě summitu EU Čína, protože to, že lidskoprávní podmínky musí být součástí obchodních dohod, považuji za velmi důležité a Evropský parlament o tom zde několikrát hlasoval ve svých urgentních zprávách.